frú forseti ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér sem er mjög mikilvæg um atvinnumál þjóðarinnar vegna þess að sú staðreynd blasir við okkur að sextán þúsund íslendingar eru án atvinnu í dag og þúsundir hafa á síðastliðnum tveimur árum eða svo þurft að hverfa af landi brott vegna þess að hér hefur ekki verið atvinnu að hafa og þetta mál brennur þess vegna á þúsundum íslenskra fjölskyldna þegar við í minni hlutanum á alþingi bendum hér á þessar staðreyndir erum við sökuð um bölsýni og bölmóð og að við séum að tala kjarkinn úr þjóðinni jú við höfum heyrt þetta áður í mikilvægum umræðum rétt eins og til dæmis í icesave málinu þar talaði stjórnarandstaðan af bölsýni og bölmóð um það mál en á sama tíma hér í þessari umræðu er ríkisstjórnin að hreykja sér af góðum árangri í ríkisfjármálum ef ríkisstjórnin hefði fengið sitt fram hina svokölluðu svavarssamningum hefðu árlegir vextir vegna þeirra icesave samninga verið fjörutíu og tveir milljarðar á ári það er því spurning hver gert hreykt sér hér eins og hani á hól yfir kraftaverkum eins og hæstvirtur forsætisráðherra hefur orðað að ríkisstjórnin hafi verið að vinna frá því að hún tók við árið tvö þúsund og níu það eru svo sannarlega tækifæri til staðar og ég ætla ekki að falla í þann fúla pytt rétt eins og stjórnarliðar hafa gert hér þar sem þeir hafa reynt að réttlæta tilveru ríkisstjórnarinnar reynt að endurskrifa söguna um þeirra störf heldur vil ég að við horfum fram á veginn vegna þess að það eru fjölmörg tækifæri sem íslensk þjóð og íslenskt atvinnulíf hafa í þeirri stöðu sem blasir við okkur í dag í aðdraganda síðasta flokksþings framsóknarmanna var unnin allítarleg skýrsla um stöðu atvinnumála á landinu í dag við áttum þar samtöl við forustumenn í íslensku atvinnulífi og það verður að segjast eins og er að allir stærstu grundvallaratvinnuvega landsins eins og sjávarútvegur ferðaþjónusta iðnaður virkjanir og hinar skapandi greinar að trúlega hafa aðstæður þessara atvinnugreina sjaldan verið eins góðar og í dag mig langar að nefna það í nokkrum orðum til að mynda um stöðu sjávarútvegsins sem býr við mjög góðar aðstæður á mörkuðum en því miður vofir yfir þeirri atvinnugrein sú óvissa sem ríkisstjórnin hefur kallað fram með einhverjum óljósum áætlunum um breytingar á þessari mikilvægu atvinnugrein sem þrjátíu þúsund íslendingar eiga með einum eða öðrum hætti lífsviðurværi sitt af ég vil líka nefna ferðaþjónustu þar eru gríðarleg tækifæri það eru gríðarleg tækifæri líka í uppbyggingu iðnaðar og ef maður má nota orðið virkjun hér eru margir álitlegir kostir þar þó að við þurfum að sjálfsögðu að fara varlega um okkar náttúru okkar græna land en þá horfum við upp á ríkisstjórn sem er svo ósamstiga að fjárfesting og hugmyndir til atvinnusköpunar á þessum sviðum hafa því miður lítt eða ekkert orðið og þess vegna horfum við upp á að sextán þúsund íslendingar eru án atvinnu í dag

við horfum líka upp á að menntakerfið hefur ekki sinnt mikilvægum greinum eins og hugverkaiðnaðinum þar getum við nefnt fyrirtæki eins og ccp marel actavis og fleiri mætti nefna auk þess sem skatt umhverfi þeirra fyrirtækja er einfaldlega ekki nægilega gott eins og sakir standa eins og formaður framsóknarflokksins benti á hér áðan hefur þessi ríkisstjórn slegið íslandsmet í breytingum á skattkerfinu yfir hundrað breytingar hafa átt sér stað á skattkerfinu á undraskömmum tíma og með mjög litlum fyrirvara þetta hefur leitt til þess að hvati til fjárfestinga í íslensk atvinnulífi hefur hinna og við erum akkúrat og við höfum verið að fara í þveröfuga átt við það sem við hefðum átt að gera vegna þess að við eigum að skapa hér skattkerfi sem eykur hvatann á fjárfestingu í íslensku atvinnulífi þannig munum við fjölga störfum þannig mun atvinnulausum fækka hér á landi þannig munu tekjur ríkis og sveitarfélaga aukast þessi ríkisstjórn sama hvað hún reynir að endurskrifa söguna hér í þegar umræðu hefur einfaldlega ekki tekist það verkefni þess vegna verður að breyta um kúrs við þurfum nýja áætlun við þurfum framtíðarsýn